Señor Presidente, el modelo social europeo del que tanto presumimos no se cimienta solo en nuestro sistema de pensiones, educación o sanidad, sino también en una forma de entender los equilibrios entre empresario y trabajador en el seno de las empresas. La reforma laboral que ha aprobado el Gobierno de España, sin diálogo y sin consenso, rompe con ese modelo social y nos aleja de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, tanto en lo que se refiere a la creación de empleo como en lo que se refiere a la calidad del mismo. Una reforma laboral por sí sola no crea empleo lo hace el crecimiento económico. Lo que sí hace una ley laboral es definir en qué condiciones entran los trabajadores en las empresas, en qué condiciones permanecen en ellas y en qué condiciones salen de las mismas.